Hace cinco años, usted nos propuso una nueva agenda se llamaba Un nuevo comienzo para Europa, pero ese nuevo comienzo se quedó a mitad de camino. Somos conscientes de que usted lo ha intentado, usted intentó distanciarse de la política de austeridad y rigor que nos impuso el señor Barroso, y ese intento siempre ha tenido el apoyo de nuestra familia política. Los efectos de la crisis han pesado mucho y hoy tenemos que reconocer que no hemos sabido tomar las decisiones radicales que necesitábamos para marcar un nuevo rumbo. Espero que ahora, ante la nueva legislatura, seamos capaces de hacerlo.

Las demás se han quedado en el tintero y algunas eran fundamentales. En muchos casos, el fracaso no se debe a la Comisión, sino a la falta de colaboración y ambición de los gobiernos en el Consejo. Nos prometió una nueva agenda para crear empleo, crecimiento, igualdad, justicia social.

Usted heredó los efectos de la crisis económica más severa que ha vivido Europa desde la posguerra, y a eso sumamos una crisis migratoria sin precedentes, que los Estados miembros han gestionado con una profunda falta de solidaridad. Y la desagradable sorpresa del Brexit

Pero ahora lo importante es saber qué ha fallado para no cometer los mismos errores. Reconocerá que nos ha tenido siempre al lado para defender los valores y los intereses de la Unión. Los socialdemócratas hemos actuado con responsabilidad, defendiendo en todo momento el proyecto europeo, la democracia, el estado de Derecho y los derechos humanos. El trabajo infatigable de Frans Timmermans por los valores y los principios comunes, su lucha contra el populismo y los extremismos, sin duda han contribuido a la fortaleza de esta Comisión, y seguiremos exigiendo el mismo compromiso para la próxima. También, nos ha tenido a su lado en la búsqueda de una solución ante la grave crisis migratoria. Le agradecemos sus esfuerzos para encontrar una propuesta basada en la solidaridad y en la responsabilidad de los Estados miembros. Es una pena que no hayamos logrado que el Consejo mueva ficha, pero continuaremos trabajando para conseguir desbloquear el Reglamento de Dublín. Hemos estado a su lado para resistir los envites al multilateralismo, para la defensa de una mayor cooperación internacional, de un comercio más justo y para hacer que Europa hable con una sola voz. Usted ha contado también con una extraordinaria aliada en la escena internacional, con la alta representante Federica Mogherini. No solo ha cimentado una nueva alianza entre África y la Unión Europea, muy necesaria, sino que también ha profundizado en un histórico acuerdo con Irán. En lo que no hemos conseguido avanzar lo suficiente es en la reforma de la zona del euro y la transformación económica de la Unión. Tal y como lo exigimos hace cinco años, usted puso en marcha el plan europeo de inversiones que ha sido la semilla del European Green Deal y del plan sostenible de inversiones que la próxima Comisión deberá sacar adelante. Y en ello nos empeñamos, si es posible, con más energía. El trabajo de Pierre Moscovici ha sido fundamental para introducir flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en respuesta a la austeridad irracional y la absoluta rigidez impuesta por la derecha. Señor Moscovici, gracias por sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Es inaceptable que el Consejo haya rechazado tantas propuestas para mejorar la justicia fiscal, para que las grandes empresas paguen sus impuestos, y no solo las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas. Su Comisión, señor Juncker, respondió a nuestras demandas para un pilar social europeo, pero este solo es un punto de partida queremos que este pilar se traduzca en medidas concretas. Queremos el acceso universal a la protección social, reforzar la negociación colectiva, sueldos dignos, erradicar la pobreza infantil y conciliar la vida personal y laboral.

Este es un tema muy importante para nuestro Grupo político, y para mí personalmente, y tenemos que reconocer y agradecer el trabajo que se ha hecho al respecto. Desafortunadamente las fuerzas conservadoras del Parlamento y el Consejo han bloqueado más avances.

alabamos su entusiasmo europeo, le agradecemos su dedicación y su buen humor. Y me quedo con la última frase que ha pronunciado en este discurso Europa debe luchar contra los nacionalismos, porque Europa es un proyecto de convivencia, Europa es un proyecto de paz.